praktično raziskujem kulturno mladinsko produkcijo v Pekarni, torej vse, kar se z nekega področja, ki ga lahko definiramo kot kulturnega, v sami Pekarni kot taki proizvede. sprva je, sprva je bila mišljena sicer, mladinska kulturna produkcija v Mariboru, ker sem, sem mislil zajeti, celoten Maribor, celotno njegovo kulturno produkcijo, ampak žal, bom rekel, zaradi časovne omejitve pa tudi, bom rekel, lastnih nekih zmožnosti pač tega trenutno še nisem sposoben narediti, zato ker bi mogel vseeno malo preveč podatkov zbrati. dejansko pa, bom rekel, je namen, pokazati, razliko med kulturnim, socialnim in ekonomskim kapitalom v Pekarni. no, dobro, zdaj to so tiste tri najosnovnejše oblike, ne. Torej kulturni kapital, socialni kapital pa ekonomski kapital, ne. Ekonomski kapital kot tak, ti najlažje razložim kot kapital, ki ga v sami osnovi že poznaš, torej, da dobiš neko finančno vrednost, ne. Torej vse, kar dobiš ti, plačano, da lahko dejansko preživiš, nekaj zaslužiš s svojo produkcijo. socialni kapital je dejansko družbena mreža, ki si jo uspeš ustvariti, ne. Torej, bom rekel, ne ravno samo tiste veze, pri katerih lahko, prideš nekam dalje na tem trgu, ampak predvsem, bom rekel, neka poznanstva, prijateljstva, tudi, sodelovanja z drugimi, ustvarjalci. kulturni kapital pa je praktično, bom rekel, v sami teoriji prenos znanj, ki se, prenaša iz ene generacije na drugo, ne. Ampak, bom rekel, v samem primeru te mladinske kulturne produkcije je načeloma tako, da se ta kapital prenaša na štiri leta in se vedno nekje malo spreminja. Jaz se bom pa osredotočil na subkulturni kapital. To pa je, praktično, kulturni kapital, ampak na subkulturnem nivoju, torej tisti, neke dodatne, bom rekel, predispozicije, ki jih subkulture imajo. Torej od raznega slenga, ki ga pač v sociologiji imenujemo argo, do raznih življenjskih stilov, do glasbenega okusa, do samega vedenja. Kako se neki določeni posamezniki znotraj določene subkulture obnašajo, kako jih tudi, bom rekel, opisujejo in sprejemajo drugi in kako oni sami sebe, ne. In, bom rekel, jaz se osredotočam ta na, na ta subkulturni kapital v sami osnovi, zato ker je v nekem kompleksu, kot je Pekarna, zelo pomemben faktor. intervjuje bom, imel prvo s predstavniki objektov v Pekarni, torej od, MC Pekarne, bom rekel, potem društva Indianes, dvorane Gustaf, Kurda, Bukvarne Ciproš, ne, zato, da dobim, bom rekel, različne, informacije, kaj vse oni tam delajo, ne. Ker na primer Bukvarna se dejansko ukvarja predvsem z ne preprodajo knjig, no, ampak, prodajajo te rabljene knjige, ne, in bom rekel, to je že, bom rekel, kaj se kulturnega kapitala tiče, zelo velik plus, ne. bom rekel, moramo razumeti, da pač tudi na sami tej, bom rekel, lokalni sceni, ne, kjer katerikoli, ne, nekega ekonomskega kapitala kot takega ne moremo pričakovati, je pa na primer kak socialni kapital zelo močen, ne. Bom rekel zdaj že, če ti dam en primer, na primer, na sami glasbeni sceni kot taki, ne, bom rekel, tej alternativni glasbeni sceni v Mariboru, ker smo lokacijsko tako mali, se med samimi različnimi zametki subkultur, zato ker praktično ne moremo, govoriti, da neke dotične subkulture v Mariboru vseeno imamo, se tisti, ki bi se mogli v sami osnovi med seboj, ne razumeti, ne, ne bom rekel sovražiti, so dejansko med seboj prijatelji, ravno zaradi tega, ker je Pekarna kot taka prostor, nekega ventila, nekega drugačnega, kritičnega razmišljanja. ja, bom rekel, sam koncept je zelo podoben, čeprav ima Metelkova eno dvorano Gala hala, ne. tista Gala hala pa, bom rekel, je zelo široko zastavljena, ne. Tam lahko praktično igra, nastopa, se predstavlja vsak, ne, ne glede na to, iz katerega žanra je, ne. Bom rekel, Pekarna kot taka pa vseeno, bom rekel, ravno te, alternativne, pa tudi bom rekel ali pa bom rekel raje, nepopularne zvrsti pa glasbenike podpira, ne. Sploh neuveljavljene. Dobro. Prvo ti bom jaz zdaj eno vprašanje postavil. Pa to bo zdaj čisto ugibanje. leta dva tisoč deset se je naredil v Mariboru popis bendov. Torej vseh bendov, ki v Mariboru oziroma ožji okolici, aktivno delujejo. pa koliko misliš, da je bila ta številka? So delovali dva tisoč deset. Koliko se ti zdi približno, da bi lahko v v Mariboru z okolico bilo bendov? Sto štiriintrideset je bilo takrat aktivnih bendov. Zdaj bom rekel, nekih, raziskav na tem področju se ni delalo, ni se delalo nekih popisov benda, ampak zaradi, celotne situacije, ki je nastala zaradi korone, ne, bom rekel, od omejitve nastopanja do vsega skupaj, ne, bom rekel, glede na to, da vseeno devetdeset procentov bendov kot takih obstaja zaradi nastopanja, so predvidevanja, da je veliko teh bendov tudi propadlo, no. Zdaj nekih točnih številk žal ne vemo, ne, ampak bom rekel, da vseeno, bom rekel, to eno leto je bilo vseeno dovolj kratek čas, da so se določeni bendi vseeno ohranili, no, tako da bi jaz si upal trditi, da je vseeno trenutno na sceni, čeprav ne aktivnih bendov, no, ker trenutno aktiven praktično ne more biti noben, no, je trenutno tam nekje devetdeset bendov. Dobro, zdaj če že govoriva o Pekarni kot taki, no. Pekarna kot taka, bom rekel, ne deluje samo na glasbeni sceni, ne. Bom rekel, sploh predvsem društvo Indianes, ne, je zelo široko zastavljeno, ne. Zdaj njihov trenutno najmočnejši projekt je na primer, projekt, pri katerem se ukvarjajo z, z zasvojitvijo z mobilnimi tehnologijami oziroma, bomo rekli, kar zaslonskimi tehnologijami, ne. Zato ker tudi tu not tudi zraven spada, samo internet, no, bom rekel, tudi računalniki, mobiteli, tablice, vse, kar je povezano z internetom, no. pa predvsem ta družbena omrežja. in bom rekel, to je trenutno njihov najmočnejši projekt, ne, na katerem delajo. Potem tudi na primer imajo tudi na primer tehtanje torb, ne, pri katerem, želijo v osnovnih šolah, spodbuditi, praktično osnovne šole, no, da bi olajšale, učence, sploh te, bom rekel, v prvem, drugem, tretjem razredu, ne, malo s knjigami. zato ker so dostikrat imeli res pretežke torbe, ne, pri katerih je hrbtenica trpela, ne. Je pa zraven, bom rekel, dosti drugih nekih postranskih projektov, ne. Bom rekel tako, v Pekarni se ves čas nekaj dogaja. Ne vem, nazadnje, ko sem jaz tam bil, no, to je bilo pred enim tednom, se je aktivno zbiralo podpise za, za, bom rekel, za blokado enega zakonika, ki so ga sprejeli. Ja, bom rekel, tako je, bom rekel, to, to je pa, bom rekel gola slovenska, pa tudi ne samo slovenska, bom rekel, kar svetovna politika, ne. Bom rekel, ko se pri naši politiki dogaja kakršenkoli referendum, neka taka zadeva, ki jo zelo napihujejo, zdaj bom rekel, v tem trenutku je bil to referendum za pitno vodo, ne, moramo vedno vedeti, da se zadaj dogaja nekaj drugega. Bom rekel, to je kar že stalnica v slovenski vladi. Da se vedno zadaj sprejemajo neki zakoni, za katere državljani niti ne vedo, in, jih oni praktično sprejmejo, so pa, bom rekel za za narod kot tako ponavadi kar škodljivi, no. Bom rekel, sam zakon, je, je zelo problematičen, zato ker je diskriminatoren do tistih, ki niso cepljeni, ne, in cepljenje kot tako bi moralo biti, prostovoljno, ne, oziroma se vsak sam odloči, če se želi, cepiti ali ne, oziroma če želi te substance vnašati v svoje telo, ne. Ampak so, bom rekel, na neko prisilo z nekimi, bom rekel, bom rekel bonitetami, ne, ki bi jih, cepljeni tudi pridobili, ne, bom rekel, te možnosti želeli zelo skrajšati, ne. Bom rekel, predvsem je bila tu v igri karantena, ne, da bi ali prav naredili neke vrste taborišča za tiste, ki niso cepljeni, da grejo posebej v neko karanteno. Če ti odkrito povem, zdaj lahko greva v sto teorij zarot, ne, ampak bom rekel, po mojem mnenju vsaj, bom rekel, je res, ne, ne bom trdili, da virus ne obstaja. Bom rekel, obstaja, bom rekel tudi, ne iz prve roke, ampak bom rekel, iz druge roke vem, da obstaja, ker poznam ljudi, ki so zboleli, poznam tudi ljudi, ki delajo s temi, na samem oddelku. ampak bom rekel, da vidim, sploh po nekih dejstvih, da, da ta virus ni tak, kot ga opisujejo, ne. res, da je problematičen, ampak ni pa, bom rekel, niti ne tako razširjen pa niti ne tako nevaren, kot ga opisujejo, ne. bom rekel, tu v ozadju je, bom rekel, bolj kot ne kontrola, bom rekel, svetovne populacije, to, zakaj točno, pa ti ne upam povedati, no. več tipov intervjujev delam. Bom rekel, zdaj odvisno predvsem od, sogovornika, ker, bom rekel, veliko ljudi, bom rekel, iz tega okolja tudi poznam, zato si pri nekaterih lahko dovolim malo bolj odprt intervju, brez, nekih točno zastavljenih vprašanj, ne. Bom rekel, da tudi na primer sam koncept moje magistrske je malo drugačen kot od vseh ostalih, ne, ker jaz na primer prvo delam, raziskavo, šele nato se, bom rekel, spopadam z nekimi dodatnimi vprašanji, ne. Tako da, bom rekel zdaj, moja metodologija je sestavljena, bom rekel, iz dveh, serij intervjujev, ne. to pomeni, da zdaj v prvem delu imam bolj odprte intervjuje, ne, v drugem pa imam te, bom rekel, normalne, bolj strukturirane, ne. Ja, bom rekel, s tem predstavnikom, društva Indianes in, kluba MC, bom rekel, sva že zelo dolgo se poznava, ne, bom rekel, praktično skorajda petnajst let. bom rekel tudi v na neki glasbeni poti je on, ne meni, ampak mojemu bendu dosti pomagal, no, čeprav se mi takrat tega seveda nismo zavedali, ne. in bom rekel, zaradi tega vsega prijateljstva je bil to popolnoma odprt intervju, midva sva imela res en kratek pogovor. sicer prav je trajalo, no, tri četrt ure, ampak vseeno je to za naju kratko. je pa, bom rekel, sva se na splošno pogovarjala pač o sami ideji Pekarne, kaj Pekarna kot taka predstavlja, tako, bom rekel, tem aktivnejšim uporabnikom, ne, to so predvsem ta društva, ki not obstajajo, te, bom rekel, prav uporabniki, ki redno uporabljajo te prostore, kot tistih, ki na primer, pridejo samo na koncerte ali pa tudi neki določeni raziskovalci, ne. Ker, so to, zelo pogosti so v Pekarni tudi bom rekel, neki izvenserijski, ljudje, ki pridejo pa malo probajo sceno, ne, bom rekel, da malo tudi okusijo malo druge glasbene žanre, da tudi, spoznajo nekaj novega, neko drugo razmišljanje. Ampak ti se tudi po navadi ne ohranijo dolgo, ne. Ne vem, potem, ja, imela sva tudi, bom rekel, pogovor o, bom rekel, tem, kaj njihovo društvo dela in pa take stvari, ne. Bom rekel, tudi sva tu pa tam malo zašla s poti, ne, sva se pogovarjala neke čisto izvenserijske teme, ne. O indijskem predsedniku pa o, bom rekel, festivalu Scena, ne, ko si že ravno prej vprašala, ne, kaj na primer, Pekarna dela, zato bom, ne vem, tu festival Scena kar izpostavil, ne. Ker to je edini nefinanciran projekt s strani, države, ne, ke drugače, bom rekel, društvo Indianes vse, kar pridobi, pridobi preko nekih razpisov, nekih, finančnih sredstev, predvsem preko ministrstev. in je festival Scena je primer, ki ga noben noče financirati. Ravno zato, ker je ta festival narejen za neuveljavljene skupine, zato, da bi pridobile referenco. In zato, bom rekel, ta festival je vsako leto v času velike noči potekal na Štuku, trajal je tri dni, in so res, bom rekel, vsi mladi bendi, neuveljavljeni, so se lahko predstavili, ne. Bom rekel, glavni pogoj pa je bila res tista neuveljavljenost, ne. Tako da praktično tam si videl večinoma take bende, ki jih ni ne bom rekel noben poznal, no, ampak, bom rekel, so jih poznali kvečjemu tisti njihovi sošolci pa, bom rekel, res tisti, bom rekel, tesni sodelavci na sceni, ne. bom rekel, da so se res lahko malo širše predstavili, ne. In problem je bilo, bil v tem, da ravno za vse festivale, ki se razpišejo, je glavno, da imajo reference. Torej želijo imeti neke uveljavljene skupine in tako dalje, ne, in ravno zaradi tega nikoli ne dobijo financ, ne. Čeprav, bom rekel, malo sva se takrat s tem tudi malo pošalila, no, da glih to, da oni nimajo referenc, je najboljša referenca za ta festival, ne. Dobro, zato ker sem bil pri tistem prvem festivalu Scena zraven. Ker vem, kaj se je dogajalo, ker sem jim pomagal vse skupaj tudi malo sestaviti, no, ti odkrito povem, da ni to res ne neki velik zalogaj finančni, zato ker, bom rekel, Štuk kot tak dobimo zastonj. ampak gre pa potem na primer, rekel, festival Scena je poseben tudi zato, zaradi tega, ker je vedno zunaj piknik, ne. Zadaj pri Štuku, se vedno peče, bom rekel, bolj kot ne za glasbenike, no. in potem se te glasbeniki tam družijo, se malo, bom rekel, si dajo neke spodbude, ne, bom rekel, dosti je teh primerov, ko pač prvič vidijo en bend vidi drug bend prvič, na Sceni, stopi do njih, rečete: "Glej, ti si mi, vi ste mi bili zelo dobri, ne. Kaj če bi naredili nekaj skupaj?" Ne, in tako dalje. Bom rekel, to se gre res za tisto bolj socialno noto, zunaj, ne, bom rekel, vseeno, bom rekel, za tri dni hrane vseeno finančno kar zalogaj, no. smo pa, bom rekel, takrat v v okvirju Evropske prestolnice mladih, dobili določena finančna sredstva in takrat smo praktično izdali, live koncert na cedeju oziroma vsaka skupina je dala en eno eno skladbo, ki smo jo dali na cede, in, vsaka skupina je dobila tudi, live video v varianti nekega videospota, ne, zato, da se je lahko promovirala dalje. Ne, bom rekel, vse te pa je bilo treba plačati, ne. Ne vem, potem tudi od varnostnikov, kelnarjenja, Sazasa, ne, bom rekel, ta, bom rekel, en preprost koncert, ne, bom rekel, niti ne rabi biti kaj, neki manjši koncert te, bom rekel, samo da to ti državi plačaš, da ga lahko imaš, te pride tam okoli štiristo evrov. Evropska sredstva pa so, bom rekel, za glasbeno sceno kot tako so zelo zaprta, ne, bom rekel, za določene projekte, kot pa je ta, bom rekel, kjer se ukvarjajo z odvisnostjo od zaslonskih tehnologij, ne, tu pa že potem lahko računajo, ne, ker to so pa taki projekti, kjer, bom rekel, so tudi Evropi kot taki v interesu, ne. v osnovi so prvo šli zelo širše, ne. Bom rekel, kot prvo je bil ta projekt zastavljen, kot zgolj pomoč, mladim, ki niso vedeli, kam, ki so imeli kakršne koli, ne bom rekel psihične težave, ampak težave na splošno. ali bom rekel, to so bile neke, bom rekel, psihološke narave ali so to bile neke, bom rekel, družbene narave, kakršnekoli, da so se lahko tja k njim zatekli po neke določene napotke, nasvete, ne. In, bom rekel, so oni potem imeli tudi kontakt od določenih ljudi, ki so jim pač zelo diskretno priporočali, ne. Ker moramo tudi vedeti, da na primer, večino teh bom rekel, najstnikov, no, je vseeno mlajših od osemnajst let, ne, in, bom rekel, tu še vedno odločajo starši in starši se kot taki po navadi vedno odločijo za neko ustanovo, ne. In to po navadi je psihiatrija, ki pa, bom rekel, dobro vemo, da, bom rekel, zaradi neke blažje depresije, zaradi nekega nihanja, zaradi česarkoli, ne, ti lahko v nadaljevanju kariere kar škoduje, no. Ampak, bom rekel, se potem preko nekega dela, preko vsega skupaj, no, so se bolj usmerili v ta posebni projekt, ne, ampak tudi, bom rekel, zato ker se je ta projekt kot tako začel ustvarjati pri Evropski prestolnici mladih, in so tam pridobili neka finančna sredstva, ne, in zato ker so, speljali celotno zadevo tako dobro, kot so jo, no, so, obdržali te svoje financerje, ne, in, bom rekel, tudi, njim je bilo v interesu, da se ta projekt še dalje vodi, ne. Bom rekel tako, manj jih je, kot bi jih moglo biti, to definitivno, problem pa je, da, bom rekel, ti mladi večinoma ne vidijo tega kot problem, ne. dobro, mi smo vseeno, bom rekel, toliko starejši, ne, pa ne vidimo, no, mi vidimo razliko med našim odraščanjem, njihovim odraščanjem pa, bom rekel, temi zaslonskimi tehnologijami, medtem ko oni tega ne poznajo in njim je to nekaj čisto normalnega, ne. Nam žal ni, ampak se tu tudi, daje večinoma poudarka tudi na neko psihično zdravje, torej na neke okvare ušes, na okvare sluha, ne. pa oči tudi, no. sploh zaradi te modre svetlobe. In avtomatsko, bom rekel, se gre na to ozaveščanje, ne. je pa, bom rekel, zdaj točne številke mi ni povedal, no, ampak, jih je kar nekaj, no. Pri tem projektu starši ne igrajo vloge. Zato ker, je vseeno to neka za njih nepreverjena zadeva. tako, kot sem že prej rekel, jih raje dajo v ustanove, ne. ampak, bom rekel, tu večjo vlogo igrajo vrstniki, ne. Tu gre, bom rekel, zdaj na zdaj poznaš mogoče, koncept, ekspro? Kot ex professional. To so delo ... Ja. Ne, in, bom rekel, ti igrajo tu največjo vlogo, ne. Zdaj, bom rekel, ti eksproji so po navadi, igrajo dosti večjo vlogo pri kakih, narkotikih, nekih mamilih, ne, ali pa, bom rekel, pri kakšnem hazarderstvu, ne, ampak, bom rekel, tudi v tem tudi pomagajo, no, ampak to so te njihovi vrstniki, ko rečejo: "Glej, zdaj vseeno sem to videl, kakorkoli, ne." bom rekel, tudi mi, bom rekel, v sklopu faksa smo delali eno tako manjšo raziskavo, sicer je bila aplikativna, mi smo si jo zelo tako nalahko zastavili, ampak mi smo šli na phubbing. Če si že slišala ta izraz. Dobro. phubbing pa je ignoriranje druge osebe zavoljo mobilnega telefona, ne. Torej čisto, čisto preprosto. Ko greš v v kafič, ne, večinoma vidiš štiri za mizo, pa vsak na svojem mobitelu, ne. In predvsem, bom rekel, tam v naši kavarni pod faksom se je to zelo pogosto dogajalo. In smo mi, bom rekel, tako intervencijo izvedli, smo dali tja letake, smo pa smo gor napisali neka dejstva, smo začeli na to opozarjati. zgoraj tam v avli smo tudi imeli taki no phone zone, kjer smo praktično spodbujali da se pogovarjajo neke določene teme. in bom rekel, da da smo videli neke rezultate, no. Bom rekel, če, ne, kar smo si prav tudi, mi smo tu imeli opazovanje brez udeležbe, smo dejansko opazovali, kaj se s to skupino ljudi dogaja, in bom rekel, da smo dostikrat videli, da je nekdo prebral in se začeli zavedati: pač z nekom sem na kavi, raje bom s s teboj govoril, kot pa da bom zdaj na mobitelu, ne." ne bom rekel, da se nimajo kaj za meniti, ampak so se načini komunikacije so se spremenili, ne. Bom rekel, s samim prihodom tehnologij, se je marsikaj spremenilo, sploh v komunikaciji. Na primer, če ti dam primer, jaz ko sem bil star deset let, ne, ure nisem imel, ker je nisem nikoli hotel nositi, no, ampak bom rekel, mi smo vedeli, kdaj moramo biti doma, vedeli smo, kje se dobimo, kdaj se dobimo, brez da bi se karkoli zmenili, no. Ja, saj to se je začelo, ne. In bom rekel, večinoma potem, bom rekel, so tudi kazali drug drugemu, kaj so našli na telefonu, ne. Ne, tako kot na primer, bom rekel, tako, kot na primer ti meni kdaj pošlješ kaj takega ali pa jaz tebi kaj pošljem takega, ne, bom rekel, kaj je nama mogoče zabavno, ne, si oni pač pokažejo, ne. Ampak kot sama komunikacija kot taka se pa je zelo skrčila no, bom rekel, vsaj, kaj se neke govorne komunikacije tiče. ja, vidiš, jaz imam pa tu čisto drugo mišljenje. Pri meni je pa vidim jaz problem v tem, da dejansko, ko ni, bom rekel, te konfrontacije ena na ena, da dejansko se tudi neko kritično mišljenje kot tako se zelo zavira, ne, in, bom rekel, dobimo praktično te ovce, ki zdaj sledijo, tudi v tem covid primeru marsikdaj, ne, bom rekel, sploh kakim politikom, ne, brez nekih vprašanj, slepo verjamejo medijem, ne. Bom rekel, zdaj so mediji tisti, ki dejansko konstruirajo naše razmišljanje. Dobro, zdaj pa ti jaz eno vprašanje postavim. Koliko milenijcev ti poznaš, da bi šli prostovoljno iskati raziskave, da bi se prostovoljno pač pozanimali o nekih določenih situacijah? Ne, pa bom rekel tudi, kaj se nekega vedenja tiče. Ne, bom rekel, tudi sama delava z enimi takimi, ne. In bom rekel, da se vidi tudi bistvena razlika, ne, pri enih, ki ne uporabljajo tega toliko, ne, pa med tistimi, ki to uporabljajo, ne. Daj, zdaj mi pa še enkrat ponovi, ker zdaj sem se malo zgubil. Kaj se mene osebno tiče, bom rekel, da sem bil kar uspešen v tem, no, čeprav nisem dosegel tistih rezultatov, ki bi jih želel. ampak, bom rekel, ali imam nekako to sposobnost kakorkoli, vedno nekako uspem dati vsaj nekomu za misliti, no. Da mogoče niso stvari take, kot si oni predstavljajo, da so, ne, da mogoče pogledajo tudi z nekega drugega zornega kota na celo situacijo, ne, zato ker tudi, na primer, če ti povem. Sem imel bivšo, ne, če si že hotela v štartu o tem govoriti, ki je imela zelo velike probleme s samozavestjo, ne. Ampak to čisto brez potrebe. To se je pri njej, bom rekel, odražalo s tem pretiranim fotografiranjem, objavljanjem, s, bom rekel, pretiranim ličenjem, ne. In tudi, bom rekel, ko sva končala vse skupaj, no, sem jaz tudi povedal, ne, da pač nekako ima ona s tem probleme, ne, da vseeno je, bom rekel, ona vseeno je lepa, da pač ne rabi ona nekih, pretiranih, ličil za to, ne. ko, bom rekel, to je bilo res že na tisti meji absurda, ne. Da tisto, saj praktično zjutraj ni vstala, če ni bila namazana, no. Ja, to, to je eno uro trajalo, to je eno uro trajalo, preden se je kam šlo, ne. Ampak to je ravno, bom rekel, problem medijev, ker ustvarjajo neko podobo, ne, ki niti ni, realna, ne.